Po pierwsze chciałbym podziękować, że znalazła uznanie moja poprawka, która zaprasza do tego forum dialogu, o którym mówił pan komisarz, kraje spoza Unii Europejskiej. To pozwoli nam korzystać z doświadczeń uniwersytetów amerykańskich, które w moim przekonaniu są najlepszymi uniwersytetami na świecie i warto byłoby, gdyby uniwersytety korzystały z tego, a jednocześnie dzielić się naszymi doświadczeniami z innymi krajami, np. krajami byłego Związku Radzieckiego. Ale to, co wydaje mi się tutaj najważniejsze, to jest podkreślenie, że w tym dialogu między światem biznesu a światem uniwersytetu, nie powinniśmy zapominać, że uniwersytet uczelnia wyższa jest samodzielną samoistną jednostką, której celem jest poszukiwanie prawdy, bezinteresowne poszukiwanie prawdy. Tak powstawały uniwersytety we Włoszech, w Niemczech, we Francji, w Polsce